mér finnst margir ræðumenn í kvöld vera ansi brattir í því að túlka mótmælin túlka trommusláttinn sem við heyrum fyrir utan tunnusláttinn ég er ekki viss um að ég viti alveg nákvæmlega hverju fólk er að mótmæla við höfum þó séð undirskriftalista frá hagsmunasamtökum heimilanna og ég tek hann vissulega alvarlega en mig langar í raun og veru að velta fyrir mér vegna þess að ég tel að við þurfum að gera það öll út af hverju mundum við mótmæla út af hverju mundi ég sjálfur standa á austurvelli og berja tunnu ég get alveg rakið það hvað það er sem ég tel að ég þyrfti að berja tunnu út af ég held að það sé mikilvægt að rekja það ég gæti vissulega staðið á austurvelli núna og barið tunnu út af fjármálakerfinu mér fannst ég upplifa það í eftirleik hrunsins að við ætluðum öll að vera sammála um það að byggja upp öðruvísi fjármálakerfi heldur en það sem hrundi ég upplifi á mínu eigin skinni vissar áhyggjur af því að það fjármálakerfi sem er að rísa sé ekkert öðruvísi þannig að ég hugsa að ég gæti barið í tunnu út af því og kannski extrafast út af bágborinni skuldastöðu míns sjálfs ég mundi líka berja í tunnu út af því að ég upplifi möguleika á því að ákveðin fyrirheit um nýja stjórnskipan nýja stjórnarskrá í þessu landi sé hugsanlega að renna út í sandinn það var lagt upp í ákveðna ferð að skrifa nýja stjórnarskrá í samvinnu við fólkið í landinu það var haldinn þjóðfundur og á hann mættu þúsund manns það var skipuð stjórnlaganefnd sem fór yfir þjóðfundinn og vann tillögur lýðræðislega kjörið stjórnmálaráð er búið að skila tillögum til okkar og ég hugsa að ég mundi berja í tunnu sem hvatningu til okkar um að fara ekki með þetta fallega og vonmikla ferli aftur á byrjunarreit ég mundi berja í tunnu út af e s b ég upplifi það sem gríðarlega mikilvæga ákvörðun sem við tókum og verðum að standa við að sækja um aðild að e s b og reyna að landa góðum samningi sem þjóðin mundi síðan taka afstöðu til ég mundi berja í mínu út af ákveðinni reiði sem ég upplifi gagnvart þeirri forræðishyggju sem birtist mér í máli margra alþingismanna sem vilja einfaldlega hætta við þetta ferli taka þennan rétt af fólkinu ég mundi berja í tunnu út af því ég hugsa að ég mundi líka berja í tunnu út af mikilvægi grænnar atvinnuuppbyggingar mér finnst við hafa markað þá stefnu í þessum sal að við ætluðum að byggja upp grænt fjölbreytt atvinnulíf sem mundi skapa fullt af störfum á grundvelli hreinnar orku og annarra möguleika sem við höfum samt tala menn ítrekað um álver við vitum að ef við förum í tvö álver verður ekkert af þessari grænu atvinnuuppbyggingu og ég mundi berja í tunnu út af því ég mundi berja í tunnu út af erlendum fjárfestingum mér finnst eins og það ætti að ríkja samhljómur um að við viljum auka erlenda fjárfestingu en samt fer einhvern veginn þingheimur alltaf á einhvern ótilgreindan hátt úr límingunum þegar einhver útlendingur brosir til okkar ég mundi berja í tunnu út af því

ég upplifi hann sem eitthvert stærsta vandamál íslensks samtíma við getum ekki haldið áfram með frjálsa krónu þannig að við verðum að hafa gjaldeyrishöft eða taka upp annan gjaldmiðil getuleysi

að ég upplifi stjórnmálin svo ótrúlega einhvern veginn fjarlæg lífinu í samfélaginu

fyrstu öldinni ég upplifi þunga nauðsyn þess að breyta þessum stjórnmálapunkti ég held að við þurfum mannlegri pólitík kannski ættum við að hefja

ég fór á galdrakarlinn í oz um helgina það leikrit er einn samfelldur boðskapur fyrir krakka og fullorðna um gildi hins mannlega það sem við þurfum að endurreisa í þessum sal það er nefnilega þannig að galdrakarlinn í oz er loddari hann hefur engar lausnir þetta sem gildir er að nota heilann fylgja hjartanu og vera hugrakkur